virðulegi forseti ég mæli fyrir frumvarpi til laga um innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta sem er efnislega samhljóða frumvarpi um sama efni sem lagt var fram af forvera mínum á síðasta þingi en dagaði uppi núgildandi lög um innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta númer níutíu og átta nítján hundruð níutíu og níu tóku gildi fyrsta janúar tvö þúsund markmið laganna er að veita innstæðueigendum í viðskiptabönkum og sparisjóðum og viðskiptavinum fyrirtækja sem nýta sér heimildir laga til að stunda viðskipti með verðbréf lágmarksvernd gegn greiðsluerfiðleikum viðkomandi fyrirtækis í samræmi við ákvæði laganna með lögunum voru innleiddar tvær tilskipanir evrópusambandsins annars vegar um tryggingakerfi fyrir fjárfesta númer níu nítján hundruð níutíu og sjö og hins vegar um innlánatryggingakerfi númer nítján nítján hundruð níutíu og fjögur með frumvarpi því sem varð að lögum númer níutíu og átta nítján hundruð níutíu og níu var búinn til einn sjóður tryggingarsjóð innstæðueigenda og fjárfesta úr tryggingarsjóði viðskiptabanka innstæðudeild tryggingarsjóðs eftir hrun þriggja stærstu viðskiptabanka landsins haustið tvö þúsund og átta þykir sýnt að breyta þarf gildandi lögum um innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta enda hafa gríðarlegar ábyrgðir fallið á tryggingarsjóð innstæðueigenda og fjárfesta einkum vegna starfsemi erlendra útibúa landsbankans í bretlandi og hollandi vegna icesave reikninganna frumvarpið skiptist í átta kafla og eru almenn ákvæði í fyrsta

og í þriðja kafla frumvarpsins eru greinar sem varða vernd innstæðueigenda í fjórða kafla greinar sem varða vernd fjárfesta í þriðja kafla frumvarpsins gert ráð fyrir tveimur innstæðudeildum a deild og b deild a deildinni er ætla að vera hin nýja innstæðudeild er taki til hafa um næstu áramót verði frumvarpið að lögum frá þeim tíma skulu innlánsstofnanir greiða iðgjald til a deildar b deildinni er ætlað að starfa samkvæmt gildandi lögum að undanskildum nánar tilteknum ákvæðum verði frumvarpið að lögum skal b deild lögð niður þegar greiðslu skuldbindinga hennar er lokið vegna ábyrgða sem fallið hafa á innstæðudeild sjóðsins fyrir gildistöku laganna virðulegi forseti lagt er til hin nýja innstæðudeild a deild verð sem fyrr segir sá aðili sem taki við iðgjaldi frá innlánsstofnunum frá fyrsta janúar tvö þúsund og ellefu lagt er til að heildarfjárhæð tryggðra greiðslna hvers einstaks innstæðueiganda úr a deild skuli nema heildarfjárhæð tryggðra innstæðna hans í hlutaðeigandi innlánsstofnun þó aldrei hærri fjárhæð en nemur jafnvirði hundrað þúsund evra og að sjóðurinn verður ekki krafinn um frekari greiðslu þannig er í frumvarpinu lögð til talsverð hækkun lágmarkstryggingaverndar innstæðueigenda frá því sem kveðið er á um í núgildandi lögum en samkvæmt gildandi lögum er lágmarkstryggingaverndin rúmar tuttugu þúsund evrur en ekkert hámark er hins vegar á verndinni þannig er í frumvarpinu í raun fallið frá því að kveða á um lágmarkstryggingu og í staðinn kveðið á um hámarkstryggingu samkvæmt núgildandi lögum er iðgjald til tryggingarsjóðs greitt eftir á vegna nýliðins árs fundin er staða tryggðra innstæðna í viðskiptabönkum og sparisjóðum annars vegar við upphaf árs og hins vegar við lok árs en síðan tekið meðaltal heildareign innstæðudeildar sjóðsins skal að lágmarki nema eitt prósent af meðaltalinu þetta fyrirkomulag hefur þann ókost að þegar mikil aukning verður á innstæðum á skömmum

ekki síst vegna þessa er í frumvarpinu gerð tillaga um verulega breytt fyrirkomulag hvað varðar innheimtu iðgjalds og að innlánsstofnanir greiði viðbótariðgjald vegna tiltekinna áhættuþátta lögð er til hækkun fastaiðgjaldsins úr núll komma fimmtán prósent á ársgrundvelli í eitt prósent á ársgrundvelli og að sjóðurinn skuli ná fjögur prósent af heildartryggðum innstæðum áður en heimilt evrur að veita afslátt af iðgjaldi lagt er til að iðgjald greiðist ársfjórðungslega og að það miðist við bókfærða stöðu tryggðra innstæðna í lok næstliðins ársfjórðungs fyrir gjalddaga þá skulu innlánsstofnanir greiða tvenns konar viðbótariðgjöld eftir atvikum annars vegar er um að ræða iðgjald sem reiknast út frá markaðshlutdeild þeirra fari markaðshlutdeild umfram tíu prósent reiknast iðgjald sem fer stighækkandi eftir hærri markaðshlutdeild hins vegar er um að ræða iðgjald sem reiknast á grundvelli áhættustuðuls sem fjármálaeftirlitið gefur hverri einstakri innlánsstofnun með tillögu um breytingar í þessa veru er markmiðið það að iðgjöld til sjóðsins endurspegli sem best þá áhættu sem til staðar er hverju sinni enn fremur er gerð tillaga um verulega hækkun tryggingarfjárhæðar og breytt greiðslufyrirkomulagi við útgreiðslu úr sjóðnum með þeim breytingum eru innleidd ákvæði tilskipunar e s b númer fjórtán tvö þúsund og níu eins og áður segir sá þriggja mánaða frestur sem tilskipun númer nítján nítján hundruð níutíu og fjögur heimilar til útgreiðslu út tryggingakerfinu er að flestra mati of rúmur auk þess að stríða bæði gegn hagsmunum innstæðueigenda og þörfinni á að viðhalda trausti á fjármálakerfinu er tímafrestur þessi nú fastsettur við tuttugu daga eins eru styttir tímafrestir sem eftirlitsaðilar hafa til að ákveða hvort reyni á greiðsluskyldu tryggingakerfisins lagt er til að nýttar verði heimildir tilskipunar evrópusambandsins að undanskilja tryggingavernd innstæður tiltekinna innstæðueigenda umfram það sem er í gildandi lögum

njóti ekki verndar sama á við um heimildir til að takmarka tryggingavernd fjárfesta vegna tiltekinna verðbréfa og reiðufjár sérstaka grein er að finna í frumvarpinu og bráðabirgðaákvæði með því um svokallaða b deild tiltekin ákvæði gildandi laga gilda áfram um a deild vegna ábyrgða sem fallið hafa á innstæðudeild sjóðsins meðal þeirra atriða sem mikið voru rædd í viðskiptanefnd á síðasta þingi varðandi þetta mál var það álitamál hvernig túlka bæri mögulega ríkisábyrgð á tryggingarsjóðnum í frumvarpinu er farin sú leið að kveða með skýrum hætti á um að sjóðurinn njóti ekki ríkisábyrgðar enda í sjálfu sér sjálfgefið í ljósi þess að hann er ekki tilgreindur í lögum um ríkisábyrgðir virðulegi forseti að teknu tilliti til þeirrar auknu tryggingaverndar sem gert er ráð fyrir í frumvarpinu mikillar hækkunar iðgjaldsgreiðslna í tryggingarsjóð sem aftur flýtir sjóðsmyndun hans og að mun hraðar hefur gengið að endurskipuleggja fjármálamarkaðinn en bjartsýnustu menn þorðu að vona er þess að vænta að ekki verði talin þörf fyrir aðrar innstæðutryggingar eða ábyrgðir þegar til lengri sem er litið þrátt fyrir það vil ég ítreka það að yfirlýsing ríkisstjórnarinnar frá því í október tvö þúsund og átta sem ítrekuð var í febrúar tvö þúsund og níu um að innstæður í innlendum innlánsstofnunum séu tryggðar stendur óhögguð og áður en að því kemur að viljayfirlýsingin verði dregin til baka muni verða gefinn rúmur aðlögunartími virðulegi forseti ég legg til að máli þessu verði að umræðu lokinni vísað til annarrar umræðu og háttvirtur viðskiptanefndar